Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Es ist wirklich die Quadratur des Kreises, hier den Haushalt für nach 2020 aufzustellen Finanzierungslücke durch Brexit schließen, neue Aufgaben finanzieren und alte Aufgaben weiterführen. Die Kommission hat einen mutigen, interessanten Vorschlag vorgelegt. Ich freue mich auf die weiteren Diskussionen auch bei uns hier in diesem Hause. Ich möchte zwei Themen ansprechen Zum einen ist es mir wichtig, dass wir unsere Landwirtschaft weiter umfassend unterstützen, und zwar am liebsten ohne Kürzungen. Unsere Landwirte versorgen uns mit gesunden Nahrungsmitteln, unsere Landwirte pflegen unsere Kulturlandschaft.

Kleine Betriebe, Familienbetriebe, mittelständische Betriebe, aktive Landwirte sollen unterstützt werden darüber kann man reden. Aber ich hoffe, dass wir keine Kürzungen vornehmen müssen.